Én remélem jól értettem, amit mondott, de ha igen, akkor egy picit nekem hiányom van, mert olybá tűnt, mintha ön a termelő országokra helyezné a probléma megoldásának a súlyát, miközben a fejlett országok azok, amelyek keresletet támasztanak ezeknek a termékeknek.